Amamos su libertad, adoramos su valentía, adoramos la innovación y lo que ha conseguido hacer. ¿Y usted nos viene a decir que si estamos de acuerdo en que el partido que gobierna ahora, que está destruyendo el Estado de Derecho en Polonia, está mejorando en popularidad porque tiene una postura contra los homosexuales como la suya respecto a las mujeres? ¿Usted también piensa que hay que eliminar, quitarnos la voz a las mujeres? ¿Quiere usted que deje de preguntarle? ¿Quiere usted que deje de decirle? Europa ama Polonia porque Polonia es Europa. Y yo represento a los polacos igual que usted.